CO Besteuerung schön und gut! Nur wo sehen Sie in dem von Ihnen propagierten Mechanismus der Quasi Neutralität am Markt, wo dann der Konsument aufgrund des Steueraufschlages die Produkte anders geformt angeboten bekommen wird, die Problematik berücksichtigt, dass Atomkraftwerke ja eigentlich kein CO ausstoßen und damit über diese Richtlinie und andere Maßnahmen, die wir im Haus erleben, möglicherweise enorm bevorzugt werden?